Comment est il possible que le viol ne soit toujours pas reconnu comme une infraction pénale par tous les États membres? Qui peut croire qu'en 2014, la Convention d'Istanbul, qui offre un cadre complet pour prévenir les violences, pour protéger les victimes, pour poursuivre les auteurs, ne soit ratifiée que par sept États membres? Comment se fait il que vous, la Commission, refusiez toujours et encore de présenter une proposition législative sur les mesures de prévention?

Nous voulons un observateur européen des violences contre les femmes.

Il est temps, chers collègues, de faire sortir les femmes de la zone de non droit dans laquelle l'Europe les a enfermées.